Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Berichterstatterin, meine Damen und Herren!

Daher bin ich sehr froh, erstens über die Ankündigungen, Herr Kommissar, von Ihnen über den Aktionsplan, aber auch über die beiden Berichte meiner Kollegin Pereira, weil wir mit beiden Berichten einen sehr wichtigen Schritt auf unserem Weg zu einer Schaffung eines einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraums setzen und diese Maßnahmen das neue Mehrwertsteuerregelwerk für Online Handel, das im Januar 2021 in Kraft treten soll, ergänzen. Wir brauchen dringend statt einem System der Ausnahmen und Schlupflöcher ein System der gemeinsamen Regeln. Wir müssen den Mehrwertsteuer Betrügern das Handwerk legen, und wir müssen den inakzeptablen Raub von Steuergeldern unterbinden.

8. November Wer mehr europäische und gemeinsame europäische Steuerpolitik blockiert, stützt die Betrüger und stützt die Verschwendung. Wir müssen daher dieses Instrument der Einstimmigkeit bekämpfen. Wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden und den Zahlungsdienstleistern, die harmonisierten Anforderungen an Zahlungsdienstleister bei grenzüberschreitenden Zahlungen, den Zugriff auf Informationen durch Betrugsbekämpfungsstellen und ein neues zentrales elektronisches System